Co roku trzy miliony dziewcząt jest drastycznie okaleczanych. Zabieg okaleczania narządów płciowych wykonuje się już na kilku lub kilkunastoletnich dziewczynkach, często podczas pierwszej miesiączki. Zabieg polega na wycięciu łechtaczki, w drastycznych przypadkach także warg sromowych mniejszych i części warg sromowych większych. Tę operację wykonują znachorki, często w warunkach urągających higienie, w wielu krajach Afryki i Azji, ale też w Europie, w środowiskach imigrantów z tych rejonów. Ocenia się, że w roku 2016 żyło na świecie dwieście milionów kobiet okaleczonych w ten sposób. W kulturach, w których stosuje się te okrutne zwyczaje, zabieg ma wprowadzić dziewczynkę w świat dorosłości, zintegrować ze społecznością, uczynić ją czystą i wierną przyszłemu mężowi. W rzeczywistości to tortury, źródło zakażeń, poważnych chorób, nerwic, a nawet śmierci dziewcząt i kobiet. Próby zlikwidowania tego zjawiska w Afryce i w Azji poprzez zakazy prawne jak dotąd nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów. Także w Unii Europejskiej, gdzie żyje pięćset tysięcy okaleczonych kobiet i gdzie w każdym kraju członkowskim mamy przepisy karne pozwalające ścigać sprawców tych okrutnych czynów, miało miejsce tylko kilka procesów karnych. Pytanie do Komisji Europejskiej brzmi dlaczego nie potrafimy sobie wciąż poradzić z tym zjawiskiem? Dlaczego nie potrafimy ani skutecznie stosować prawa, ani skutecznie stosować prewencji? I dlaczego ten okrutny zwyczaj, ten okrutny rodzaj przemocy wobec kobiet wciąż trwa także w naszych krajach, gdzie zdawałoby się mamy wszelkie sposoby, żeby ten zwyczaj ograniczyć? Jeszcze tylko jedno zdanie Uważam, że medykalizacja, która jest stosowana przez niektóre kraje jako próba wyjścia z tego kryzysu, jako ograniczanie szkód, jest bardzo złym rozwiązaniem i że powinniśmy jednak stosować inne polityki, które skutecznie nas wyprowadzą z tej katastrofy.